boðað að lögð verði fram fimm frumvörp til breytinga á höfundalögum númer sjötíu og þrjú nítján hundruð sjötíu og tvö með síðari breytingum eins og getið var hér um í umræðu um þrjú hundruð þrítugasta og þriðja mál þrjú þessara frumvarpa varða innleiðingu tilskipunar á sviði höfundaréttar sem hafa þegar verið tekin upp í e e s samninginn þar á meðal þetta frumvarp sem við ræðum hér um innleiðingu tilskipunar evrópuþingsins og ráðsins númer tuttugu og átta frá tvö þúsund og tólf um tiltekna leyfilega notkun á munaðarlausum verkum til gangur frumvarpsins er að innleiða tilskipun evrópuþingsins og ráðsins númer tuttugu og átta frá tvö þúsund og tólf um tiltekna leyfilega notkun á munaðarlausum verkum sem var tekin upp í e e s samninginn með ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar númer tuttugu og níu tvö þúsund og fimmtán frá tuttugasta og fimmta febrúar tvö þúsund og fimmtán um breytingu á sautjánda viðauka við e e s samninginn frá öðrum maí nítján hundruð níutíu og tvö og skal fella hana inn í samninginn tilskipun evrópuþingsins og ráðsins númer tuttugu og átta frá tvö þúsund og tólf frá tuttugasta og fimmta október tvö þúsund og tólf um tiltekna leyfilega notkun á munaðarlausum verkum utanríkisráðherra lagði fram tillögu til þingsályktunar á hundrað fertugasta og fjórða þingi um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu e e s nefndarinnar númer tuttugu og níu tvö þúsund og fimmtán um breytingu á sautjánda viðauka það er hugverkaréttindi við e e s samninginn innleiðingu tilskipunarinnar átti að vera lokið fyrir sjötta ágúst tvö þúsund og fimmtán íslenskum stjórnvöldum hefur þegar borist aðvörun frá eftirlitsstofnun efta um tafamál vegna vanrækslu á innleiðingu hennar innan tilsetts tíma mál númer sjötíu og sex nítján hundruð fjörutíu og sex bréf dagsett fyrsta október tvö þúsund og fimmtán menningarstofnanir sem varðveita virðulegi forseti menningararf evrópu eru í óðaönn að stafvæða verk í söfnum sínum til að varðveita og gera þau aðgengileg á netinu stór hluti verka sem er að finna í menningarstofnunum er háður höfundarétti til að gera stafræn eintök af verki sem nýtur verndar höfundalaga þarf annaðhvort heimild rétthafa eða sérstaka undantekningu í höfundalögum þegar um verk er að ræða sem teljast munaðarlaus það er verk sem njóta höfundaréttar en þar sem höfundur eða aðrir rétthafar eru ekki þekktir eða þótt þeir séu þekktir er ekki vitað hvar þá er að finna er ekki unnt að leita heimildar hjá viðkomandi til að stafvæða verkin og gera þau aðgengileg tilskipuninni er ætlað að leysa þennan vanda sem menningarstofnanir margra evrópuríkja standa frammi fyrir til að tryggja að ekki sé gloppa í aðgengi að menningararfi evrópu í stafrænu formi til þess að ná því markmiði heimilar tilskipunin ákveðnum menningarstofnunum að nota verk án heimildar rétthafa ef eftir ítarlega leit er komist að þeirri niðurstöðu að viðkomandi verk séu munaðarlaus tólfta grein höfundalaga heimilar ákveðnum söfnum að gera eintök af verkum sem eru í safnkosti þeirra til notkunar í eigin starfsemi og til útlána slíkra eintaka að hluta án sérstaks samþykkis rétthafa engin ákvæði eru í höfundalögum um heimild stofnana sem veita fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu til að gera eintök af verkum sem er að finna í söfnum þeirra og eða gera þau aðgengileg í þingmáli númer sjö hundruð og tvö sem lagt verður fram eða í þingmáli sem lagt verður fram síðar og áður hefur verið gerð grein fyrir framsögu er lagt til að tekið verði upp sérstakt samningssamningskvaðaákvæði þar var í máli þrjú hundruð þrjátíu og þrjú virðulegi forseti þannig að því sé til haga haldið sérstakt samningsákvæði fyrir söfn sem falla undir tólftu grein sem yrði tólfta grein b samanber fimmtu grein þess frumvarps og var nú rætt hér að nokkru áðan það ákvæði mundi heimila viðkomandi söfnum að gera eintök af birtum verkum í safni sínu og gera þau aðgengileg almenningi ef fyrir hendi er samningskvaðasamningur við til þess bær rétthafasamtök ef slíkur samningur er til staðar nær heimildin til allra verka sem undir hann falla einnig verka rétthafa sem ekki eru félagar í viðkomandi rétthafasamtökum samanber fjórtándu grein þess frumvarps ef frumvarp númer þrjú hundruð þrjátíu og þrjú nær fram að ganga mun þetta ákvæði gera slíkum söfnum kleift að gera stafræn eintök og gera þau aðgengileg til dæmis á netinu í samræmi við ákvæði samningskvaðasamningsins sömuleiðis er í því frumvarpi að finna tillögu að samningskvaðaákvæði sem yrði að nýrri tuttugustu og þriðju grein b höfundalaga samanber tólftu grein þess frumvarps sem heimilar útvarpsstöðvum endurútsendingu verka úr safni þeirra og einnig að gera þau aðgengileg almenningi þar með talin á þann hátt að hver og einn geti nálgast verkin á þeim stað og stund sem hann sjálfur kýs ef fyrir hendi er samningur við til þess bær rétthafasamtök ákvæðið mundi tryggja að ef útvarpsstofnun hefði samningskvaðasamning þar að lútandi gæti stofnunin notað verk sem væri í safni hennar sem teldist hennar eigin framleiðsla og hefði áður verið sent út af viðkomandi stofnun hvort sem rétthafar verksins væru félagar í þeim rétthafasamtökum sem væru bær til að standa að slíkum samningi eða ekki samanber fjórtándu grein þess sama frumvarps virðulegi forseti skilgreining á hvað telst vera munaðarlaust verk í fyrstu málsgrein a liðar fyrstu greinar frumvarpsins er kveðið á um skilgreindu á hugtakinu munaðarlaust verk sem er verk í rituðu máli hljóðrit myndrit eða kvikmyndaverk þar sem enginn rétthafi verið fundinn þrátt fyrir ítarlega leit í b lið fyrstu greinar frumvarpsins er kveðið á um heimild almenningsbókasafna menntastofnana safna skjalasafna og varðveislustofnana kvikmynda og hljóðrita ásamt stofnunum sem veita fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu til að nota munaðarlaus verk í fyrstu formálsgrein tilskipunarinnar er undirstrikað að þetta séu þær stofnanir sem eru að fást við að stafvæða evrópska menningararfinn til að byggja upp stafræn söfn innan evrópu sný ég mér þá virðulegi forseti að verkum sem frumvarpið tekur til frumvarpið tekur til í fyrsta lagi verka sem útgefin eru í formi bóka tímarita dagblaða eða annars ritaðs máls í öðru lagi tekur frumvarpið til myndrita og kvikmyndaverka auk hljóðrita sem hafa verið útgefin eða hefur verið útvarpað frumvarpið tekur eingöngu til verka sem tilheyra safnkosti þeirra stofnana sem hafa heimild til að nota munaðarlaus verk það er stofnun sem fær eingöngu heimild til að nota verk sem samkvæmt frumvarpinu sem er að finna í safnkosti þess frumvarpið tekur einnig til verka eða skyldra réttinda sem eru hluti af munaðarlausu verki annað hvort innfelld til dæmis teikning í bók eða sem órjúfanlegur hluti verks til dæmis listflutningur tónlistarmanns á tónverki virðulegi forseti hugtakið ítarleg leit

er að ítarleg leit að rétthöfum hafi farið fram áður en verkin eru notuð samanber c lið fyrstu greinar sem byggist á þriðju grein tilskipunarinnar tilskipunin skyldar þær stofnanir sem framkvæma ítarlega leit og sem nota munaðarlaus verk til að halda skrá yfir leitina og afnotin ásamt upplýsingum um stöðu munaðarlausra verka og tengiliðaupplýsingum um viðkomandi stofnun skráðar upplýsingar skal senda til lögbærra stjórnvalda í viðkomandi ríki samanber fimmtu málsgrein þriðju greinar tilskipunarinnar jafnframt skal þeim komið til miðlægs evrópsks gagnagrunns sem rekinn skal af samræmingarskrifstofu innri markaðarins samkvæmt reglugerð númer þrjú hundruð áttatíu og sex tvö þúsund og tólf og sem skal vera aðgengilegur almenningi samanber sjöttu málsgrein þriðju greinar tilskipunarinnar tilgangurinn með hinum miðlæga gagnagrunni er að koma í veg fyrir tvíverknað við leit rétthafa og jafnframt að hjálpa rétthöfum og öðrum að finna upplýsingar um verk sem talin eru munaðarlaus virðulegi forseti hvað varðar heimildir til afnota munaðarlausra verka í annarri málsgrein b liðar fyrstu greinar frumvarpsins er heimild til munaðarlausra verka með því að gera eintök af þeim í þeim tilgangi að setja þau á stafrænt form gera þau aðgengileg og skrá flokka varðveita og gera við þau þá er heimilt að gera þau aðgengileg almenningi á þann hátt að hver og einn geti fengið aðgang að verkefnunum á þeim stað og á þeirri stund sem viðkomandi kýs ekki er þó heimilt að gera verkin aðgengileg á annan hátt til dæmis með því að útvarpa þeim afnot á grundvelli tilskipunarinnar eru eingöngu heimil ef þau eru vegna markmiða stofnunarinnar sem varða hlutverk þeirra í almannaþágu rétt er að vekja athygli á að í frumvarpi á þingmáli þrjú hundruð þrjátíu og þrjú sem áður hefur verið gerð grein fyrir er gert ráð fyrir upptöku almenns samningskvaðaleyfis sem heimilar samtökum rétthafa og notenda að gera samning um hagnýtingu verka á afmörkuðu og vel skilgreindu sviði þegar samningskvaðaleyfi er forsenda þess að nýtingin sé möguleg þá er í sama frumvarpi gert ráð fyrir heimild safna sem falla undir fyrstu málsgrein tólftu greinar í höfundalögum til að gera eintök af birtum verkum í safni sínu og að gera þau aðgengileg að uppfylltum framangreindum skilyrðum til saman geta sú heimild sem felst í frumvarpi þessu til nýtingar munaðarlausra verka og heimild sem ráðgert er að fáist í öðru frumvarpi um nýtingu verka sem enn eru háð höfundarétti með samingskvaðaleyfi nýst söfnum til að koma safneign sinni á stafræn form og gera hana aðgengilega almenningi virðulegi forseti um lok þess að verk séu talin munaðarlaus rétthafar verks geta hvenær sem er komið og afturkallað stöðu munaðarlauss verks að því er varðar rétt þeirra í þriðju málsgrein a liðar fyrstu greinar frumvarpsins kemur fram að verk skuli ekki lengur teljast munaðarlaus og afnot þess ekki lengur heimil án samþykkis rétthafa ef hann gefur sig fram við þá stofnun sem notað verkið rétthafar munu líka geta sent kröfu um rétt sinn til verksins í gegnum hinn miðlæga gagnagrunn ohim sem áfram sendir tilkynningu rétthafans til þeirra stofnana sem eru að nota verkið ásamt þeirri stofnun sem framkvæmdi hina upphaflegu ítarlegu leit rétthafi að munaðarlausu verki sem hefur verið notað á rétt á sanngjörnum bótum fyrir notkun þess samanber þriðju málsgrein a liðar fyrstu greinar frumvarpsins virðulegi forseti frumvarpið sem ég mæli hér fyrir er mikilvægur þáttur í að skapa lagagrundvöll fyrir það starf sem framundan er hjá opinberum varðveislu og miðlunarstofnunum í að koma menningararfinum á stafrænt form og gera aðgengilegan almenningi um frekari skýringar við frumvarpið vísa ég til greinargerðar og athugasemda við einstök ákvæði frumvarpsins